Monsieur le Président, je ne suis pas favorable à des lourdeurs administratives. Cela étant, pour que nous ayons un marché commun qui fonctionne, il faut des règles claires et, surtout, il faut un respect de la réglementation en vigueur. Cela passe nécessairement par une bonne information, et une bonne information doit se faire dans la langue qui puisse être connue. Je pense qu'il est très important que cette réglementation soit respectée, c'est d'ailleurs pour cela que nous avons